Herr Präsident! Herr Kommissar, ich möchte gerne auf ein persönliches Schreiben eingehen, das ich von Ihnen bekommen habe. Darin bezeichnen Sie die Entscheidung des federführenden Verkehrsauschusses als Missverständnis, das aus unzutreffenden Medienberichten entstanden ist. Ich frage Sie hier Woher nehmen Sie sich das Recht, die Entscheidung eines Fachausschusses dieses Hauses unter Umgehung der Geschäftsordnung derart zu diffamieren? Liest man dann in Ihrem Schreiben weiter, glaubt man, einen Lobbybrief der Airlines vor sich zu haben. Deshalb meine zweite Frage Was bekommen Sie für diese Lobbytätigkeit? Ich muss ganz ehrlich sagen Wenn unter diesen Umständen eine Entscheidung in diesem Haus revidiert wird, dann frage ich, ob das eine vernünftige Entscheidung ist und ob Sie wirklich mit der Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen und des Flugpersonals im Zentrum entstanden ist.